Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, della quale ricorre fra pochi giorni il trentesimo anniversario, contiene precisi obblighi giuridici, per i paesi firmatari, di promuovere, proteggere e rispettare i diritti dei bambini, ma ancora oggi non è pienamente attuata. Sono infatti ancora troppi i bambini nel mondo vittime di violenza fisica e psicologica, di abusi e sfruttamento, e le moderne tecnologie amplificano le minacce per i più piccoli.

Un'Unione forte deve occuparsi anzitutto dei più vulnerabili e questi, nella nostra società, sono proprio i bambini. Occorre quindi fare di più a livello europeo per dare concretezza alla Convenzione.

il superiore interesse del minore sia sempre considerato preminente.